Het doel van het ETS is om de bedrijven en ook de energiesector stimulansen te bieden om energie op een duurzame manier te produceren en te verbruiken en tegelijkertijd koolstoflekkage te vermijden.